24. Februar im Zusammenhang mit den Demonstrationen im Mai 2012 sind sicherlich extrem harte Urteile, die aber offensichtlich dem vorgesehenen russischen Strafrahmen entsprechen. Die Hintergründe für die Urteile gegen Demonstrationen, gegen Ausschreitungen sind allerdings vielschichtig und vermutlich auch unter dem Eindruck der jüngsten Majdan Revolution in der Ukraine gefällt. Man kann sogar zu früheren Revolutionen in Georgien und in der Ukraine zurückgehen, die für die Russen, die eben noch im alten Sowjetsystem sozialisiert wurden, einen Kulturschock

Russland muss daher wie das den Ansprüchen eines demokratischen Rechtsstaats entspricht bei seiner weiteren Entwicklung sehr sorgsam abwägen, ob es sich mehr an Europa oder mehr an Asien orientieren möchte, und sich klare Ziele setzen für die Entwicklung einer mündigen Zivilgesellschaft und das auch letztlich zulassen.